Europejski nakaz dochodzeniowy to bardzo ważny instrument, sądzę, że jego praktyczne znaczenie będzie dużo większe niż europejskiego nakazu aresztowania. Będzie on dotyczył bardzo wielu spraw bardzo często w postępowaniu karnym jest potrzeba poszukiwania dowodów poza granicami kraju, w którym toczy się postępowanie, przesłuchania świadków, biegłych, uzyskanie jakiś dowodów rzeczowych, które się znajdują za granicą, dlatego organy ścigania na pewno będą chętnie z tego instrumentu korzystać. To będzie dobry, potrzebny instrument zacieśniający współpracę wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Ale przy tej okazji chcę podzielić się taką refleksją, otóż zacieśniając współpracę wymiaru sprawiedliwości, powinniśmy bardziej uważnie patrzeć na to, jaki jest poziom wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Obywatele często się skarżą na wymiar sprawiedliwości, to nie mogą być państwa w państwie, to musi być naprawdę wymiar sprawiedliwości budzący zaufanie obywateli.